Meine Damen und Herren! Der Vorgang, den wir jetzt gerade erlebt haben, ist interessant.

Deshalb gehen Sie mal davon aus, dass ich nicht jede blaue Karte, nicht jede Zwischenfrage hier akzeptieren kann.